Je crois qu'il faut aller dans le sens d'une meilleure circulation des biens.

Il serait donc nécessaire d'avoir plus de moyens pour opérer des contrôles indépendants et d'arrêter de faire confiance à l'industrie, qui autocertifie la conformité d'objets qu'elle produit.